hasta hace nueve meses impartía lecciones de Macroeconomía en la Universidad de Barcelona. En otoño de 2008 vivía en Londres con mi familia por motivos académicos y asistí en directo a la caída fulminante de la libra esterlina, un 30 en pocas semanas. De golpe y porrazo, todos mis colegas ingleses se habían empobrecido y a día de hoy la libra todavía no se ha recuperado. Vista la caída de la libra, no quiero ni imaginar cuál sería hoy el valor de la peseta si aún la tuviéramos en los bolsillos. Estos dos años de terrible crisis económica global han demostrado que el euro ha sido un ancla potente de estabilidad. De hecho, es la única gran divisa occidental que no ha empobrecido a sus ciudadanos. El euro ha sido un puerto seguro entre las grandes olas de las tempestades financieras globales, en sugerente imagen del financiero británico David Marsh.

El euro, hoy, no está en crisis, son algunas crisis fiscales de algunos países miembros las que ponen en dificultades a la moneda única. El euro es un brillante ejemplo de unión monetaria que está siendo estudiada y admirada por las élites económicas de China, India, Brasil y Rusia. El euro no es un riesgo para las economías mediterráneas. El euro representa la oportunidad de integración definitiva de sus economías en las buenas prácticas reformistas y avanzadas de los países centroeuropeos. En el informe que hoy debatimos se hace una contundente denuncia del intervencionismo estatal en la moneda china. Su devaluación artificial ha contribuido a generar los grandes desequilibrios globales que son una de las causas de esta crisis. En la zona del euro no debemos penalizar a los países y a los territorios más exportadores. La historia de las crisis financieras nos enseña que la recuperación económica proviene, después de sanear las finanzas, de la mano de las exportaciones. Es verdad que Alemania tiene que relanzar su consumo y ejercer más de locomotora del crecimiento económico europeo, pero en ningún caso tiene que renunciar a su potencial exportador. Yo soy un diputado liberal catalán, y Cataluña que genera el 28 de las exportaciones españolas también presenta una ratio muy alta entre exportaciones y producto interior bruto, casi un 30 No podemos penalizar a los mejores. Por último, el euro hoy tiene un gran prestigio mundial, pero tendría que hacer un pequeño esfuerzo más de transparencia.